Es ist auch wichtig, dass wir diese Punkte deutlich benennen, denn nur so können wir offen und ehrlich eine Diskussion führen.

Ich habe zwei kurze Punkte Russlands Beitritt zur WTO und meine herzliche Bitte, auch an Rat und Kommission, hier die größtmögliche Unterstützung zu leisten. Natürlich muss auch Russland seinen Beitrag leisten.

für uns beide wäre es gut, wenn sich diese Entwicklung zum Positiven wenden würde. Dass Russland der WTO nicht nur in einer Zollunion mit Belarus und Kasachstan beitreten will, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Jeder junge Mensch, der hieran teilnimmt, entwickelt Verständnis für andere und wird ein Botschafter für eine positivere Entwicklung unserer Beziehungen.